Mă bucură eliberarea din închisoare a activistei pentru drepturile omului Leyla Yunus pe data de 9 decembrie, după ce a fost închisă pentru promovarea drepturilor omului și criticarea guvernului. Vorbim de Azerbaidjan. Încurajez guvernul azer să meargă pe acest drum și să îi elibereze și pe ceilalți jurnaliști și activiști pentru drepturile omului care sunt încă în închisoare, inclusiv pe Khadija Ismailova. Khadija Ismailova este o jurnalistă de investigație și apărătoare a drepturilor omului care a fost arestată în 2014 și apoi condamnată, anul acesta, la șapte ani de închisoare. Am invitat o pe Khadija Ismailova la o audiere publică privind jurnalismul de investigație în Parlamentul European în anul 2013, dar i s a interzis să părăsească Azerbaidjanul de către guvern, deci nu a putut participa. Fără presă liberă, nu există democrație și politicienii trebuie să înțeleagă că pot fi criticați.